Es geht um die Zukunft. Es geht nicht allein darum, dass wir uns über die bekannten Herausforderungen wie demografische Entwicklung, Wirtschaftskrise usw. drüberwurschteln, sondern darum, dass Weiterqualifizierung Menschen die Chance geben muss, die Arbeitsplätze der Zukunft zu gestalten und damit auch einen aktiven Beitrag zu einer innovativen Wirtschaft zu leisten. Herr Kommissar, Sie legen viel Wert auf die Sozialpartnerschaft. Das ist gut so. Ich möchte aber weiters den Fokus der Kommission auf die Arbeitsbedingungen hervorheben, auf die körperlichen und vor allem auch auf die psychischen Belastungen eines dichten Arbeitslebens. Was nützt es der Gesellschaft, wenn Menschen kurzfristig Höchstleistungen erbringen und langfristig ausgebrannt sind und Wracks? Nichts! Unter diesem Aspekt sollte daher die systematische Überprüfung des EU Rechtsbestandes erfolgen, und nicht unter dem Titel Better Regulation. Zur Flexicurity Hier bedaure ich den Vorschlag der Kommission zu einer Art von Arbeitsmarkteinstiegsverträgen, die erst nach und nach die vollen Arbeitsrechte mit sich bringen. Ist es nicht zu billig, gerade junge Menschen, das Gold unserer Zukunft, auf diese Weise von Anfang an in ihrer Berufskarriere niederzudrücken?

geschlagen gibt gegenüber prekären Beschäftigungsverhältnissen? Hier wünsche ich mir sehr, dass die Kommission noch nachbessert.